forseta hefur borist eftirfarandi tilkynning frá þingflokki sjálfstæðisflokks um mannabreytingar í nefndum þingsins samanber sextándu grein þingskapa sigríður á andersen taki sæti elínar hirst sem varamaður í atvinnuveganefnd unnur brá konráðsdóttir taki sæti guðlaugs þórs þórðarsonar sem varamaður í atvinnuveganefnd vilhjálmur árnason taki sæti ragnheiðar ríkharðsdóttur sem varamaður í atvinnuveganefnd brynjar níelsson tekur sæti unnar brár konráðsdóttur sem aðalmaður í efnahags og viðskiptanefnd hanna birna kristjánsdóttir tekur sæti brynjars níelssonar sem varamaður í efnahags og viðskiptanefnd ásmundur friðriksson tekur sæti unnar brár konráðsdóttur sem varamaður í fjárlaganefnd hanna birna kristjánsdóttir tekur sæti birgis ármannssonar sem varamaður í fjárlaganefnd birgir ármannsson tekur sæti sigríðar á andersen sem aðalmaður í stjórnskipunar og eftirlitsnefnd sigríður á andersen tekur sæti elínar hirst sem varamaður í stjórnskipunar og eftirlitsnefnd guðlaugur þór þórðarson tekur sæti vilhjálms árnasonar sem varamaður í stjórnskipunar og eftirlitsnefnd hanna birna kristjánsdóttir tekur sæti birgis ármannssonar sem aðalmaður í utanríkismálanefnd unnur brá konráðsdóttir tekur sæti brynjars níelssonar sem aðalmaður í velferðarnefnd elín hirst tekur sæti sigríðar á andersen sem varamaður í velferðarnefnd hanna birna kristjánsdóttir tekur sæti ragnheiðar ríkharðsdóttur sem varamaður á nato þinginu ásmundur friðriksson tekur sæti brynjars níelssonar sem varamaður í norðurlandaráði vilhjálmur árnason tekur sæti sigríðar á andersen sem varamaður í norðurlandaráði ragnheiður ríkharðsdóttir ekur sæti birgis ármannssonar sem varamaður í þingmannanefndum efta og e e s haraldur benediktsson tekur sæti guðlaugs þórs þórðarsonar sem varamaður á þingi öryggis og samvinnustofnunar evrópu þessar mannabreytingar skoðast samþykktar án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum forseta hefur borist eftirfarandi tilkynning frá samfylkingunni um mannabreytingar í nefndum þingsins samanber sextándu grein þingskapa valgerður bjarnadóttir taki sæti árna páls árnasonar sem aðalmaður í efnahags og viðskiptanefnd árni páll árnason taki sæti helga hjörvars sem varamaður í efnahags og viðskiptanefnd árni páll árnason taki sæti valgerðar bjarnadóttur sem aðalmaður í stjórnskipunar og eftirlitsnefnd og valgerður bjarnadóttir taki sæti árna páls árnasonar sem varamaður í stjórnskipunar og eftirlitsnefnd þessar mannabreytingar skoðast samþykktar án atkvæðagreiðslu ef

með hliðsjón af því að ólína kjerúlf þorvarðardóttir tekur sæti á alþingi í veikindaforföllum guðbjarts hannessonar sem auk annarra trúnaðarstarfa er fulltrúi samfylkingarinnar í íslands norðurlandaráðs er það ósk þingflokks samfylkingarinnar að við þessar óvenjulegu aðstæður og vegna tilkynningarskyldu gagnvart norðurlandaráði gegni varaþingmaðurinn þeim trúnaðarstörfum sem guðbjartur hannesson er kosinn til meðan forföllin vara í þessu felst þá meðal annars að ólína verði á meðan aðalmaður í norðurlandaráði ég óska eftir því að forseti tilkynni um þessa beiðni þegar gerð verður grein fyrir mannabreytingum í nefndum á þingsetningarfundi helgi hjörvar formaður þingflokks samfylkingarinnar forseta hefur borist eftirfarandi tilkynning frá vinstri hreyfingunni grænu framboði um mannabreytingar í nefndum þingsins samanber sextándu grein þingskapa katrín jakobsdóttir taki sæti steingríms j sigfússonar sem aðalmaður í efnahags og viðskiptanefnd steingrímur j sigfússon taki sæti svandísar svavarsdóttur sem varamaður í efnahags og viðskiptanefnd steinunn þóra árnadóttir taki sæti katrínar jakobsdóttur sem aðalmaður í utanríkismálanefnd katrín jakobsdóttir taki sæti steinunnar þóru árnadóttur sem varamaður í utanríkismálanefnd steingrímur j sigfússon taki sæti steinunnar þóru árnadóttur sem aðalmaður í velferðarnefnd og steinunn þóra árnadóttir taki sæti lilju rafneyjar magnúsdóttur sem varamaður í velferðarnefnd þessar mannabreytingar skoðast samþykktar án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum forseta hefur borist eftirfarandi tilkynning frá þingflokki bjartrar framtíðar um mannabreytingar í nefndum þingsins samanber sextándu grein þingskapa guðmundur steingrímsson taki sæti páls vals björnssonar sem aðalmaður í allsherjar og menntamálanefnd róbert marshall taki sæti guðmundar steingrímssonar sem varamaður í utanríkismálanefnd og að páll valur björnsson taki sæti bjartar ólafsdóttur sem aðalmaður í velferðarnefnd þessar mannabreytingar skoðast samþykktar án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum forseta hefur borist eftirfarandi tilkynning frá þingflokki pírata um mannabreytingar í nefndum þingsins samanber sextándu grein þingskapa ásta guðrún helgadóttir tekur sæti sem aðalmaður í umhverfis og samgöngunefnd birgitta jónsdóttir tekur sæti sem varamaður í allsherjar og menntamálanefnd og ásta guðrún helgadóttir tekur sæti sem varamaður í stjórnskipunar og eftirlitsnefnd þessar mannabreytingar skoðast samþykktar án atkvæðagreiðslu